Nemrégiben a Bizottság megjelentette a foglalkoztatási csomag tervét. Az Európai Néppárt nevében örömmel üdvözöljük ezt a csomagtervet, és előrebocsátom, hogy mindezt a magunk részéről támogatjuk, mint ahogy támogatjuk azt a Foglalkoztatási Bizottságban megtárgyalt határozati javaslatot is, amely a Parlament első reakciója erre a foglalkoztatási

Kollegáim a vita során részletesen szólni fognak egyes részletkérdésekről.

Sajnálatos módon osztjuk a véleményünket azokkal a baljós jelekkel kapcsolatban, amelyek beárnyékolják az erőfeszítést, akár a fiatalok munkanélküliségére gondolok, általában a munkanélküliség növekedésére, és különösen aggályosnak látom azt, amely a most megjelent

Mindenképpen üdvözlöm a munkát terhelő adóékekre vonatkozó csökkentési javaslatot, és szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a nyugdíjak hordozhatóságáról szóló irányelvet minél hamarabb tető alá kellene hozni, meg kéne szüntetni a mobilitást gátló akadályokat Románia és Bulgária esetében, és mindenféleképpen üdvözöljük azt a növekedési kezdeményezést, amelyre utalás történik a szövegben.